Siromašni su danas najugroženija skupina u Europi. Globalna recesija možda nije započela na Starom kontinentu, ali su europski zakonodavci i banke svojom neodgovornošću svakako doprinijeli njezinoj razornosti. Kao jedna od prvih posljedica globalne recesije javila se nemogućnost dijela građana da vraćaju dugove. Iako su to lako mogle predvidjeti, banke u Hrvatskoj svejedno su nastavile s neodgovornim plasiranjem kredita. Zakonodavac je reagirao donošenjem lošeg ovršnog zakona kojim je država pretvorena u utjerivača privatnih dugova koji u potpunosti zanemaruje dobrobit građana i društva u cjelini. Hrvatske obitelji zbog ovakve prakse svakodnevno ostaju bez domova i padaju na teret ionako preopterećenog socijalnog sustava. Kao što građani, uzimajući zajam, preuzimaju na sebe financijski rizik, i banke bi konačno trebale prihvatiti posljedice svojih loših poslovnih odluka.